Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissario, ha sentito elencare da parte del relatore le percentuali che riguardano i prodotti ancora non sicuri. Sono impressionanti, preoccupano. Pensi al 32 dei giocattoli, riguardano i bambini, prevalentemente, e il 40 dei dispositivi di protezione del personale, sono quelli che riguardano il nostro corpo. Di fronte a una situazione di questa natura, con la crescita del commercio elettronico è inevitabile che ci siano maggiori rischi ed è altrettanto necessario che si facciano i passi in avanti che abbiamo provato a mettere insieme, con un risultato importante e positivo come quello che stiamo discutendo. Ora, è anche importante la definizione di un operatore economico che garantisca la conformità di tutti i prodotti. Cose dunque positive e mi resta però il rammarico che potevamo arrivarci prima. Nella precedente legislatura, il Parlamento aveva votato un testo molto ambizioso che riguardava la sicurezza dei prodotti e che era stato bloccato in Consiglio per la contrarietà contro l'introduzione delle regole relative al made in. Peccato, potevamo arrivare a questo punto con largo anticipo. In ogni caso, guardiamo quel che è stato e adesso toccherà alla Commissione futura rendere attuabile in tutti i paesi quello che positivamente stiamo discutendo e approvando, immagino, nella giornata di domani.